Ich habe zwei Punkte, die ich kurz erwähnen möchte. Das Eine ist Sie haben in Ihrer Ratspräsidentschaft wir haben das alle angesprochen die finanzielle Vorausschau. Ich bitte Sie darum, die Prioritäten zu verändern und nicht zuerst über die Prozentsätze, die ausgegeben werden, zu reden, sondern über die Notwendigkeiten, damit die Europäische Union ihre Ziele, ihre Aufgaben, ihre Programme und ihre Herausforderungen erfüllen kann.

4. Dies ist die dritte Ratspräsidentschaft, die im Trilog diese Dossiers verhandelt. Ich bitte Sie, dass wir nur mehr über die Dinge verhandeln, die offen sind, und dass Sie in jeder einzelnen Frage die Vereinbarungen mit ihren Vorgängerpräsidentschaften einhalten. Sonst müssen wir mit jeder Präsidentschaft bei Null beginnen und kommen in Widersprüche, und die Vertrauensbasis in den Verhandlungen wäre dadurch geschwächt.